16. Konferencji Stron konwencji waszyngtońskiej CITES, nikogo nie trzeba przekonywać o roli, jaką odgrywa ten dokument w ochronie dziko występujących populacji zwierząt i roślin, gatunków zagrożonych wyginięciem, poprzez kontrolę i ograniczenie międzynarodowego handlu nimi. Z tym większą radością należy przyjąć rezolucję Parlamentu Europejskiego skierowaną do uczestników konferencji w Bangkoku. Na pewno na szczególną uwagę w zaprezentowanym akcie prawnym zasługuje propozycja USA dotycząca przeniesienia niedźwiedzia polarnego z załącznika II do bardziej restrykcyjnego załącznika I do konwencji CITES. Za krokiem tym przemawia niewątpliwie fakt, że populacja niedźwiedzia jest zagrożona przez zmiany klimatu co powiedział wcześniej kolega związany z nimi zanik siedlisk, a dodatkowe pozyskiwanie niedźwiedzi poprzez polowania z pewnością nie pomaga kurczącym się populacjom. Przeniesienie do załącznika I oznacza zakaz międzynarodowego handlu różnymi częściami niedźwiedzia, takimi jak wyroby ze skór, kości, ozdoby, pamiątki, co może się przyczynić do obniżenia tzw. kwot pozyskania, gdyż zmniejszając podaż, możemy doprowadzić do tego, że również popyt na te produkty ulegnie zmniejszeniu.